Frau Präsidentin! Ich begrüße den Bericht zur nachhaltigen städtischen Mobilität. Er benennt die wesentlichen Herausforderungen auf dem Weg der gewachsenen Mobilitätsstruktur in die digitale Zeit. Einmal ist es äußerst wichtig, die regional unterschiedlichen Bedürfnisse adäquat zu berücksichtigen und hier nicht den Ansatz von oben nach unten zu wählen, sondern die Verantwortlichen in den Regionen bei der Entwicklung von Konzepten zu unterstützen. Die Plattform zum Austausch von besten Beispielen kann eine große Hilfe sein. Wir sollten auch auf europäischer Ebene kurzfristige Lösungen anbieten, wie Standards für Datenbereitstellung aussehen können, damit Anbieter und Nutzer von Infrastruktur und Mobilitätsdienstleistungen auf die notwendigen Informationen Zugriff bekommen und gleichzeitiger, glaubwürdiger Datenschutz gewährleistet wird. Ich hoffe, dass dieser Bericht zum Anlass genommen wird, eine höhere Priorität für die Elektromobilität zu schaffen und dass im öffentlichen Personennahverkehr Elektrobusse eingesetzt werden.